samgöngunefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um flugmálastjórn íslands númer hundrað tvö þúsund og sex nefndin fékk til sín fjölmarga aðila á fund í frumvarpinu er lagt til að breyta gjaldaákvæðum laganna og undirbyggja heimildir flugmálastjórnar íslands til gjaldtöku en fella niður á móti skattlagningarheimildir

eitt með síðari breytingum gjaldtakan er meðal annars vegna vottunar starfsleyfa skírteina og eftirlits flest þeirra gjalda sem upp eru talin í frumvarpinu eiga sér fyrirmynd í núgildandi lögum og gjaldskrá til þess að gera gjaldtökuna eins skýra og og gagnsæja og mögulegt er að þessu leyti er sett fram eitt ákvæði er telur upp þau gjöld sem heimilt er að innheimta fram kom í máli fulltrúa flugrekenda sem komu á fund nefndarinnar að ákveðinn ótti er á meðal þeirra um að gjöld muni hækka og álögur aukast á flugrekendur eftir að frumvarpið verður að lögum þótt það hafi ekki komið beint fram í máli þeirra má alltaf gera ráð fyrir að slíkar hækkanir leiði til fækkunar skráninga á flugvélum nefndin tekur undir með flugrekendum hvað þetta varðar og leggur jafnframt mikla áherslu á að hækkunum á gjöldum og auknum álögum á flugrekendur þurfi að stilla í hóf þá leggur nefndin áherslu á að við kynningu á gjaldskrá verði haft gott samstarf og samráð við flugrekendur nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali þórunn sveinbjarnardóttir og guðjón a kristjánsson skrifa undir álitið með fyrirvara kristján l möller og anna kristín gunnarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins alþingi tuttugasta og níunda nóv tvö þúsund og sex guðmundur hallvarðsson hjálmar árnason guðjón hjörleifsson